hæstvirtur forseti ég mæli hér fyrir nefndaráliti um frumvarp til laga um breytingu á lögum númer fjörutíu og tvö nítján hundruð áttatíu og þrjú um landsvirkjun með síðari breytingum í rauninni má

því þetta er frumvarp sem byggir á samkomulagi sem gert var á milli annars vegar ríkisins og hins vegar reykjavíkurborgar og akureyrarbæjar það lýtur að því að ríkið kaupir hlut reykjavíkurborgar annars vegar og akureyrarbæjar hins vegar í landsvirkjun um það fjallar þetta frumvarp og er í rauninni með frumvarpinu verið að lögfesta það samkomulag enda er samkomulagið með fyrirvara um samþykki alþingis um þetta samkomulag hefur verið fjallað í fyrstu umræðu og að sjálfsögðu ítarlega um það fjallað í nefndinni enda komu fjölmargir gestir á fund nefndarinnar og aðrir sem veittu skriflega umsögn um gesti þessa má lesa á þingskjali fimm hundruð fimmtíu og þrjú það er síðan til viðbótar við samninginn á milli sveitarfélaganna og ríkisvaldsins um kaup ríkisins á landsvirkjun þá er að auki í frumvarpinu örlítil tilfærsla ef svo má segja þar sem eignarhaldið á landsvirkjun er fært úr iðnaðarráðuneyti yfir í fjármálaráðuneyti það er í samræmi við frumvarp sem ég mun mæla hér fyrir í nefndaráliti um hér væntanlega á næsta dagskrárlið þar sem er verið að greina á milli annars vegar stjórnsýsluábyrgðar og hlutverks iðnaðarráðuneytisins gagnvart orkufyrirtækjum og hins vegar eignarhaldinu á þeim það er talin eðlileg og réttari stjórnsýsla að greina þar á milli þannig að eignarhaldið sé í einu ráðuneyti en stjórnsýsluhlutverkið sé í öðru ráðuneyti um það fjallar sem sagt hin breytingin í þessu frumvarpi í rauninni þarf ekki að hafa fleiri orð um þetta meiri hluti nefndarinnar leggur til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt og undir það rita allir nefndarmenn þó tveir þeirra þeir háttvirtir þingmenn ellert b schram og þórunn sveinbjarnardóttir háttvirtur þingmaður með fyrirvara að svo mæltu leggur meiri hlutinn leggur til að frumvarp þetta verði samþykkt óbreytt hæstvirtur forseti